hæstvirtur forseti mér finnst nánast munurinn á stefnu framsóknarflokksins og samfylkingarinnar í þessum málum vera sá að báðir flokkarnir hafa ákveðið það að skilgreina samningsmarkmið annar flokkurinn í einhverjum vísindalegum tilgangi hinn í þeim yfirlýsta tilgangi að mynda sér þá möguleika að sækja um aðild og að auðvitað þurfi síðan að leggja niðurstöðurnar fyrir bæði flokkinn áður en menn ganga lengra en það og síðan auðvitað fyrir þjóðina í slíku ferli kemur auðvitað fram hvort það er ávinningur að þessari aðild eða ekki það vita allir að við erum nánast aukaaðilar að evrópusambandinu við undirgöngumst stóran hluta af reglum sambandsins en erum utan við sambandið og höfum ekki áhrif með þeim hætti sem þeir sem eru innan sambandsins hafa

að hann er svona í tvennu lagi hvað viljann varðar en það er ævinlega flokksforustan sem verður ofan á að lokum og það eigum við auðvitað eftir að sjá í þessu máli eins og öllum öðrum við vitum það til dæmis gagnvart hermálunum á sínum tíma að þá studdi flokksforustan aðild að nato og því að herinn væri hérna en meiri hluti flokksmanna nánast var í samtökum hernámsandstæðinga og studdi það að herinn færi úr landinu svona hefur þetta verið helmingurinn af flokknum var með því að samþykkja e e s samninginn en helmingurinn var á móti þá er ég að tala um þingflokkinn ég held að það megi svona láta sér detta í hug að flokkurinn sé svona álíka staddur í þessu máli eins og þessum málum sem ég